Madame la Présidente, notre demande est motivée par une affaire maintenant appelée en France l'affaire Mila, du prénom d'une jeune fille qui a osé critiquer l'islam. Cette adolescente de 16 ans subit une avalanche de menaces de mort, d'appels au viol et d'injures sexistes pour avoir insulté l'islam dans une vidéo postée sur Instagram. Si ses propos étaient plus proches de paroles vulgaires de rappeurs que de la prose de Victor Hugo, il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent de la liberté d'expression, de la liberté de critiquer une religion. En aucun cas ces propos ne peuvent justifier des menaces de mort. Très peu de voix se sont levées en France pour défendre Mila.

Nous refusons cette soumission à un islamo gauchisme, à un communautarisme qui s'est installé dans notre pays, à une grande lâcheté qui fait que les hommes et les femmes politiques ne veulent plus imposer un mode de vie à la française, une identité, une histoire.